Consider că trebuie să apreciem eforturile deosebite făcute de președinția spaniolă în această perioadă extrem de dificilă. O importantă realizare o constituie crearea mecanismului european de stabilizare financiară, care prevede un sprijin financiar acordat statelor în situații excepționale, în limita unei sume de 60 de miliarde de euro. În plan extern, președinția spaniolă a obținut rezultate pozitive în urma reuniunilor la nivel înalt care au avut loc, în special, cu America Latină. În mod concret, redeschiderea negocierilor pentru acordul de asociere între UE și țările Mercosur ar crea un spațiu de comerț liber pentru 750 de milioane de oameni. Însă este necesară o evaluare temeinică a impactului acestui acord, deoarece, după cum declara domnul comisar Cioloș, acordul ar putea avea un impact negativ asupra fermierilor europeni datorită creșterii importurilor de produse agricole.